Zato seveda se je treba boriti proti vsem oblikam diskriminacije in pa izključenosti. Kot je bilo danes že večkrat rečeno, Romi so največja etnična skupnost v Evropi, ki ima seveda svojo kulturo, svoje običaje in tudi mogoče včasih svoje dojemanje svobode. Vendar pa imajo popolnoma enake pravice in dolžnosti kot vsi ostali Evropejci. Zato seveda je potrebno zagotoviti tudi ustrezne finančne spodbude in pa sredstva za politiko vključevanja, za politiko sodelovanja in pravzaprav za tako politiko, ki bo tudi Romom omogočila življenje, kot ga želimo tudi zase. Žal pa seveda živimo v času vse večje nestrpnosti, zato je treba okrepiti tudi preventivno delovanje in tu seveda tudi poziv Komisiji, ne samo na dan Romov, ampak tudi druge dni v letu.